Certo, il bracconaggio non riguarda solo gli elefanti, ma tutta una serie di animali. Di fronte a un tale disastro riconosciamo il fatto che il piano d'azione dell'Unione europea contro il traffico di fauna selvatica, entrato in vigore lo scorso anno, costituisce un primo passo verso il contenimento della piaga del traffico d'avorio. Tuttavia, le misure più restrittive adottate da Stati Uniti, Cina e Hong Kong risultano molto più efficaci. L'Unione europea dovrebbe alzare il livello di guardia adottando misure altrettanto severe. Occorre interrompere il ciclo di morte che coinvolge non solo gli elefanti ma anche le guardie forestali che dedicano la vita alla loro protezione. Dall'Africa e dai cittadini europei ci è giunto un appello a cui dobbiamo rispondere. La lotta per la salvaguardia della biodiversità e della conservazione faunistica passa anche dalla fermezza nel combattere il mercato illegale dell'avorio.